Hvala predsedujoči. Zdaj, čista pitna voda in pravica do čiste pitne vode je bila v preteklem mandatu vpisana v Ustavo Republike Slovenije, je ustavna kategorija, ki jo je treba varovati. Kot taka zavezuje verjetno tudi vas gospod minister, ne samo kot Ljubljančana, če se ne motim ste rojeni v Ljubljani, tudi kot odločevalca, ki lahko ali pa vpliva na kakovost vode v Sloveniji in tudi v Ljubljani. V Ljubljani poteka projekt izgradnje kanalizacijskega voda čez vodovarstveno območje. Zdaj, naprej me na deklarativni ravni zanima, če vi kot minister za okolje in prostor podpirate postavitev kanalizacije nad zbiralnik čiste pitne vode? Zelo enostaven odgovor. In kot drugo, kaj kot minister lahko in kaj boste naredili za ohranitev čiste pitne vode? Med drugim vode, ki jo pijemo tu v državnem zboru, ki jo pijete na ministrstvu, ki jo pijete doma. Ena zelo preprosta stvar je, zakaj to sprašujem, tu, v okviru poslanskih vprašanj, namreč institucija oziroma organizacija Alpe Adria Green je pripravila eno precej obširno, analizo postavitve, kanala Cnič čez, vodonosnik v Ljubljani, iz katerega se napaja tristo tisoč ljudi in med drugim piše, citiram: "Grožnja onesnaževanja vodonosnika iz kanala Cnič je objektivno prisotna." Naprej citiram: "Poškodbe kanala Cnič in iztekanje nevarnih odpadnih voda v vodonosnik bi oslabilo njegovo funkcijo prečiščevanja vode iz reke Save. Ljubljana bi lahko izgubila ta nenadomestljivi vodni vir in ostala brez pitne vode." Kot minister, ki ste prvi odgovorni za to, kot človek v izvršilni veji oblasti, ko ste bili tu v času, ko se je sprejela pravica do čiste pitne vode v ustavo, me zanima, kaj boste naredili, da boste zaščitili čisto pitno vodo, v konkretnem primeru in tudi na splošno?